Hvala lepa, spoštovani gospod minister, za vaš odgovor. In ja, absolutno se strinjam, tudi v Stranki Alenke Bratušek si vedno prizadevamo za javno šolstvo, ki pa mora biti kvalitetno in v skladu s trendi, ki se pojavljajo v svetu, zlasti hiter razvoj na področju tehnike, interneta in ostalih nas sili, da ga moramo kar naprej spreminjati in približevati temu, kar se dogaja okrog nas. Tudi velika uspešnost finskega šolskega sistema se kaže tudi skozi to, da so tam odprti za to, da svoj sistem spremenijo, kakor hitro se za to, pokažejo potrebe. Prav tako se strinjam z vami, da mora imeti prvo mesto pri teh spremembah stroka. Kar me skrbi in kar bi želela morda, da mi tudi odgovorite, je, ali lahko spet pričakujemo leta in leta razprav, preden se bo karkoli zgodilo, ali pa so morda vsaj nekatere spremembe možne v nekem hitrejšem obdobju. Recimo, a bi lahko neka komisija vsaj pregledala obseg učne snovi in iz njega izluščila tisto, kar je najpomembnejše, in tako v nekem dogovoru zmanjšala obseg snovi? To bi se mi zdela ena rešitev, ki morda ne potrebuje dolge razprave. In pa en razmislek o tem točkovalnem sistemu, ki otroke ne glede na to, ali so bolj nadarjeni za matematiko ali za glasbo ali za kakršnokoli drugi dejavnost, postavlja vse na isti imenovalec in jih ne glede na njihov fizični razvoj sili v to, da za vsako posamezno oceno že pridobivajo neko, neko, neko breme za svojo prihodnost, pa bi morda v drugi situaciji naredili sprejemni izpit brez težav in se vpisali na šolo, ki si jo želilo želijo, in tudi opravljali poklic, ki si ga želijo. Tako da lepo prosim, samo dopolnitev, kaj bi se pa dalo v nekem hitrem času pričakovati. Hvala lepa.